Señor Presidente, este Reglamento —ya se ha dicho— sobre el etiquetado de la eficiencia energética es, sin duda, clave a la hora de facilitar al ciudadano y al consumidor la mejor información, el mejor conocimiento del impacto que unos u otros productos existentes en el mercado pueden tener en la factura energética, en la factura eléctrica, y, a su vez, es un Reglamento que va a contribuir, sin lugar a dudas, al objetivo de reducción de las emisiones. Es necesario el reajuste en el etiquetado a la vista de la sobrepoblación existente entre las clases más eficientes de determinados productos, restando valor a la propia escala y a la información que aporta al ciudadano. La propuesta, además, es sensible a industrias como la de la calefacción, que recientemente ha implantado el etiquetado de eficiencia. Y, por último, este reajuste tratará de evitar nuevos casos como el del dieselgate, que debe producirse en condiciones reales de uso y no en pruebas de laboratorio.